I nostri consumi di carne, di olio di palma, l'importazione di mangimi per allevamenti intensivi, in particolare di soia e di mais, in larga parte OGM, tutto questo contribuisce a creare un'elevata pressione sulle foreste nei paesi terzi ed accelera la deforestazione. La priorità numero uno quindi deve essere ridurre l'impronta dei consumi dell'Unione europea che hanno un impatto diretto sulla deforestazione, e non è retorica ricordare che nel mondo ci sono 820 milioni di persone che non hanno cibo da mangiare e, viceversa, fino a poco tempo fa un miliardo di persone era in sovrappeso. Oggi le ultime rilevazioni ci dicono che sono due i miliardi di persone in sovrappeso e 4 milioni muoiono per troppo cibo. Nel mondo si produce tanto, troppo cibo insostenibile e malsano, cibo spesso sprecato, cibo spazzatura che mette a rischio le persone e il pianeta. La nuova Commissione dovrà affrontare questi problemi alla radice, nella PAC e nella politica commerciale dell'Unione europea se vogliamo veramente impegnarci seriamente per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'agenda 2030 e se vogliamo davvero impegnarci per ridurre povertà, fame, diseguaglianze e sfruttamento indiscriminato delle risorse nel mondo.